Međutim, to je područje potrebno regulirati, pratiti i prilagoditi novim izazovima i okolnostima na terenu. Kao zastupnica koja dolazi iz države iznimno bogate vodnim resursima pohvaljujem izvjestitelja zbog poštivanja duha načela supsidijarnosti, ostavljanjem odgovornosti za primjenu minimalnih zahtjeva kvalitete državama članicama. Pristup koji se temelji na riziku, također je apsolutno opravdan te svesrdno pozdravljam njegovu standardizaciju ovim prijedlogom.